Doamnă președintă, cercetarea, inovația sunt singurele care aduc progresul pentru fiecare țară în parte și pentru Uniune și pentru fiecare individ și comunitate. Inteligența, creativitatea, toate puse la muncă, toate împreună, uneori național, uneori transfrontalier, sunt cele care ne duc înainte.

Oamenii needucați, oamenii care nu circulă, care nu studiază, care nu au contact cu alții din alte țări nu vor vota un partid democratic și nu vor înțelege ce e democrația și nu vor reacționa la măsuri antidemocratice.